Monsieur le Président, puisqu'il s'agit de moi, en l'occurrence mais pas uniquement, car nous sommes sept à avoir été sanctionnés je tenais simplement à informer cette institution que j'accepte avec honneur une décision déshonorante pour le Parlement européen.